Ich denke, die angemessene Antwort auf Schleppertum ist, ihnen die Geschäftsgrundlage wegzunehmen. Das bedeutet eben, dass Flüchtlinge andere Möglichkeiten haben, dass sie legale, sichere Zugangsmöglichkeiten haben, dass wir sie nicht zwingen, auf die Boote zu gehen und ihr Leben zu riskieren, nachdem sie gerade vor Krieg und Verfolgung geflohen sind. Wir brauchen mehr wir brauchen legale Einreisemöglichkeiten für syrische Flüchtlinge zum Beispiel, aber nicht nur.

Sicherlich nicht die Antwort auf alles, aber auf viele Sachen, die wir jetzt schon tun können, auch hier als Europäisches Parlament.